El Banco Europeo de Inversiones tiene que hacer más, mejor y más rápido. Si tiene un papel importante en facilitar financiación al desarrollo de proyectos en todos los sectores de la economía, en interés de la Unión Europea, su responsabilidad se ha acrecentado con la crisis. La crisis ha ocasionado dificultades para acceder al crédito y ha subrayado la necesidad de una reorientación profunda de nuestro modelo económico. El papel del BEI es crítico. Para acometerlo, debe mantener una elevada solvencia y condiciones financieras sólidas que le permitan acceder en buenas condiciones a recursos en los mercados de capitales, y contar con instrumentos que posibiliten realizar proyectos necesarios que, de otro modo, no serían financiados por los bancos comerciales y cuya realización toparía con dificultades en la búsqueda de condiciones favorables. Es positivo que, durante el año 2009, el BEI haya incrementado en un 40 su acción, en un 55 la financiación para las PYME, en un 36 la dirigida a regiones menos avanzadas, y en un 73 la dedicada a la lucha contra el cambio climático y a la eficiencia energética. Sin embargo, queda mucho por hacer y se necesita todavía una financiación sostenible, a largo plazo, para posibilitar los objetivos estratégicos de la Unión Europea. La crisis ha disminuido la disponibilidad de este tipo de financiación. Por eso es necesario promover los eurobonos. Es necesario realizar nuevos instrumentos y aportar nuevos desarrollos en el ámbito de la ingeniería financiera y establecer una plataforma con otras instituciones financieras internacionales. Esto debe ir acompañado de una mejora de su propia gobernanza y de una revisión de su mandato interno.